Pane předsedající, pane komisaři,

Opakovaně jsme poukazovali na dosavadní prodlevy při dobrovolném zavádění systému, jehož hlavním přínosem bude snížení počtu smrtelných nehod a zmírnění závažnosti zranění způsobených dopravními nehodami, a to díky rychlejšímu příjezdu tísňových služeb na místo nehody. V červenci roku 2012 jsme v usnesení Evropského parlamentu vyjádřili požadavek, aby se systém eCall stal veřejnou službou využívající tísňovou linku 112 poskytovanou zdarma a ku prospěchu všech řidičů v Evropě bez ohledu na značku jejich vozidla. Poukázali jsem na skutečnosti, že přijetí regulačních opatření za účelem povinného zavedení systému eCall je v současnosti jedinou možností, jak dosáhnout všech jeho pozitivních dopadů. Vyzvali jsme také Komisi, aby předložila návrh s cílem zajistit do roku 2015 ve všech nových modelech a ve všech členských státech povinné zavedení veřejného systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112. Loni v červnu představila Komise návrhy, které mají vést k tomu, že od října 2015 budou všechny nové modely osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel vybaveny systémem eCall a že bude vytvořena potřebná infrastruktura k řádnému přijímaní a vyřizování takových telefonátů ve střediscích tísňového volání, což zajistí interoperabilitu a kontinuitu této služby v celé Evropské unii. Oba návrhy jsou ve značném souladu s dřívějšími požadavky Evropského parlamentu, a navrhuji proto schválení jejich klíčových prvků. Pokud se podrobněji zaměřím na nařízení k palubní jednotce, u několika konkrétních ustanovení navrhuji posílení či objasnění stávajícího textu, ať už se jedná o rozsah působnosti, určování výjimek či technické kontroly palubní jednotky. Velice důležitým aspektem, kterému jsme věnovali velkou pozornost a u kterého bych se ráda zastavila, je ochrana osobních údajů. Ráda bych poděkovala za spolupráci kolegům z Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci i evropskému inspektorovi pro ochranu osobních údajů za jejich připomínky. Nařízení požaduje, aby vozidla vybavená palubními systémy eCall nebyla vysledovatelná a nepodléhala žádnému stálému zaznamenávání polohy. S daty eCall musí být zacházeno v souladu se stávající legislativou na ochranu osobních údajů. Soubor dat zasílaných palubním systémem eCall bude zahrnovat pouze minimální informace požadované pro vyřízení tísňových volání ze strany záchranných složek. S ohledem na případné další palubní aplikace či služby návrh stanoví, že eCall je v první řadě a pouze bezpečnostní systém. Zároveň chceme podnítit Komisi k tomu, aby dále zintenzívnila svou práci na službách s přidanou hodnotou, které by mohly znamenat dodatečný přínos pro spotřebitele i odvětví. Tyto služby však musí zůstat pro zákazníka vždy dobrovolné a musí splňovat normy v oblasti bezpečnosti. Co se týče rozhodnutí o zavedení infrastruktury, návrh ukládá členským státům, aby nejpozději

Členské státy si samy mohou vybrat způsob modernizace, který bude nejvhodnější pro jejich vnitrostátní strukturu i s ohledem na možné filtrování falešných hovorů, kde u některých členských států existuje obava ze zahlcení linky tísňového volání.